Poštovana predsjednice, pozdravljam povjerenicu Georgievu i čestitam izvjestiteljima kolegi Janu Olbrychtu i kolegici Isabelle Thomas. Revizija višegodišnjeg okvira proces je u kojem se pitamo postižemo li zaista zacrtane ciljeve na razini Europske unije i odgovara li postojeća raspodjela sredstava izazovima pred kojima smo se našli. Naši ciljevi su jasni veća zaposlenost, veća obrazovanost stanovništva, socijalna uključenost, smanjivanje siromaštva, ujednačen razvoj, inovacije i tehnološki razvoj, digitalizacija, veće investicije, jačanje poduzetništva itd. Novi izazovi na koje moramo odgovoriti isto su jasni i istaknuti u izvješću migracije, terorizam, ogromna nezaposlenost mladih, kriza u poljoprivredi. Kako s postojećim izvorima sredstava zadovoljiti rastuće potrebe? Smatram da odgovor nije povećanje vlastitih prihoda ili smanjenje nacionalnih omotnica. Odgovor je u većoj sinergiji između različitih instrumenata koje kroz višegodišnji okvir provodimo. Odgovor je i u većem zajedništvu i povezivanju s nacionalnim proračunima kako bi europski proračun bio dodana vrijednost u rješavanju nacionalnih i zajedničkih europskih izazova.